Ich habe in einem Interview für die Gemeinschaftsmethode geworben und zum Ausdruck gebracht, dass ich glaube, dass die Krisen in der Europäischen Union nur auf der Grundlage des Gemeinschaftsgeistes zu lösen sind.